Mich macht es wütend, auch als Landwirt, dass wir uns immer wieder mit solchen Skandalen befassen müssen, bei denen die Ursache anscheinend in Schlamperei, aber auch in krimineller Energie liegt. Wir können noch so viele Gesetze und Verordnungen auf den Weg bringen wir haben in Europa mit die strengsten Gesetze zur Produktion von Lebens und Nahrungsmitteln, wir haben die niedrigsten Grenzwerte bei Inhaltsstoffen, die die Gesundheit unserer Verbraucher gefährden könnten und trotzdem sind wir vor solchen Gefahren nicht gefeit.

Ich bin sehr froh, Herr Kommissar, dass Sie den deutschen Behörden bescheinigt haben das war auch mein Eindruck in Deutschland dass hier die entsprechenden Maßnahmen nacheinander ergriffen worden sind. Es wird in Deutschland zum Teil ein politisches Theater veranstaltet, das der Sache nicht gerecht wird. Wir müssen uns alle zusammensetzen und die strengen Bestimmungen, die wir haben, dort noch ergänzen, wo es notwendig ist.

Auch ich bin dafür und ich spreche auch im Namen meiner Fraktion dass wir bei der Produktion von Lebensmitteln und anderen Produkten eine strenge Trennung einführen, damit solche Vermischungen nicht erfolgen können. Unsere Unterstützung haben Sie, Herr Kommissar, wenn es darum geht,